frumvarp til laga um bjargráðasjóð

lokið loks eru í frumvarpinu ákvæði sem heimila að bjargráðasjóður geti veitt bændum stuðning til að draga úr hættu á uppskerubresti sem gæti leitt af sér óæskilegan samdrátt í búvöruframleiðslu vegna hins alvarlega ástands sem uppi er í íslensku efnahagslífi eru blikur á lofti varðandi áburðarkaup bænda og líkur á því að hækkandi áburðarverð og lausafjárskortur leiði til þess að fjöldi bænda geti ekki fjármagnað áburðarkaup á fundum sínum ræddi nefndin skipulag sjóðsins og áhrif þessara breytinga á starfsemi hans og framtíðarhorfur telur nefndin frumvarpið farsæla lausn á málefnum bjargráðasjóðs

yfirvofandi uppskerubresti sem fyrst með aðkomu sjóðsins gerir nefndin breytingartillögu um gildistöku frumvarpsins á þann veg að lögin öðlist gildi nú þegar nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu fyrri málsliður sextándu grein orðist svo lög þessi öðlast þegar gildi sturla böðvarsson skrifar undir álitið með fyrirvara og guðjón a kristjánsson skrifar undir álitið með fyrirvara um að ekki ætti að ganga alla leið hvað varðar

sigurðsson helga sigrún harðardóttir guðjón a kristjánsson með fyrirvara sturla böðvarsson með fyrirvara og ólöf nordal